Voorzitter, net als bij het klimaat is het onze jeugd die ons tot de orde roept bij de plastic soep en die dit op de kaart zet.

Wereldwijd neemt de jeugd het voortouw bij het beschermen van onze planeet en hun initiatieven vervullen me met trots, maar ook met diepe schaamte. Zij ruimen ons afval op, afval dat onze oceanen en de biodiversiteit verwoest. De nieuwe regels voor wegwerpplastics zijn een goed begin, maar nog lang niet genoeg.